Madame la Présidente, on ne peut qu'approuver le projet de directive des deux rapporteures qui doit s'étendre à tous les États membres pour une juridiction renforcée et ferme afin de poursuivre et de punir sévèrement les auteurs de ce crime qui est la traite des êtres humains, et aussi, pour protéger, aider et réhabiliter les victimes qui sont surtout les femmes et les enfants. Cependant, pour plus d'efficacité et de crédibilité dans ce combat, l'Europe, héritière de l'histoire des États européens, devrait reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, comme l'ont fait certains États membres, et je veux citer la France en particulier.